Glauben Sie wirklich, dass Sie Ihre Staaten, Ihre Völker oder Ihre Kulturen repräsentieren?

Ich komme aus Österreich. Ich bin nach acht Jahren im österreichischen Parlament jetzt hier, um eines klarzumachen Mein Land, mein Volk, will Kompetenzen zurückhaben.